Gospođo predsjednice, Europska unija ima moralnu, a kao jaki globalni akter i političku obvezu pomoći ljudima koji su pobjegli pred pogibelji u našem susjedstvu. No, jedno je pomoći u skladu s mogućnostima, a nešto sasvim drugo je tražiti od građana da dugoročno financiraju povlašteni status stotinama tisuća novopridošlih ljudi. Dok se dio država članica još uvijek suočava s ekonomskim izazovima i teškom mukom pokušavaju stabilizirati javne financije, poreznim se obveznicima nameće obveza da nezanemarivom broju ljudi financiraju sva socijalna prava, zdravstvene usluge, obrazovanje, pa čak i mjere za zapošljavanje. Izbjeglice su ljudi koji su potražili utočište od rata i vratit će se svome domu kad sukob u njihovoj zemlji konačno završi. Ostali su migranti koji su iskoristili kaos na Bliskom istoku kako bi poboljšali svoju ekonomsku situaciju.